Madame la Présidente, chers collègues, la Présidence accorde, en poursuivant ainsi le travail entamé par les Présidences précédentes concernant le renforcement de la coopération européenne dans le domaine de l'enseignement scolaire, une attention particulière à la question des compétences clés et à celle du décrochage scolaire. En faisant ainsi, elle donne suite aux conclusions du Conseil européen de mars 2010 qui a souligné la nécessité de réduire le taux de décrochage scolaire en Europe et a d'ailleurs fixé l'objectif collectif de ramener celui ci en dessous de 10

Ce séminaire ainsi que la réunion des directeurs généraux de l'enseignement obligatoire, qui l'avait d'ailleurs précédé la veille, portaient sur les difficultés d'acquisition des compétences de base pour les élèves, c'est à dire la langue maternelle, les sciences et les mathématiques, ainsi que sur l'expérience des États membres et les orientations politiques à développer en matière de prévention du décrochage scolaire. Faisant suite à ces réunions, la Présidence a élaboré des conclusions sur l'importance d'élever le niveau des compétences clés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de l'enseignement scolaire. Les discussions au sein du Conseil sur ces conclusions étant en cours, la Présidence prévoit de les mettre à l'ordre du jour du Conseil de novembre prochain. De façon plus générale, le Conseil est en attente d'une proposition de recommandation que la Commission devrait présenter prochainement quant au problème du décrochage scolaire au niveau européen. En même temps, des efforts continueront ou seront intensifiés au niveau national afin de réduire progressivement le taux de décrochage scolaire d'ici 2020, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen.

l'inclusion sociale dans et au travers de l'éducation.